Monsieur le Président, les élections législatives de juillet dernier ont, comme nous le craignions, vu le parti majoritaire remporter l'ensemble des sièges.

La libération de Kem Sokha, emprisonné depuis un an, est donc une bonne nouvelle, même si sa libération reste très conditionnelle, que sa liberté demeure très limitée et que le nombre de ceux qui sont toujours en prison, subissant des restrictions de liberté et des intimidations, est toujours aussi important. Je voudrais cependant insister sur la situation des syndicalistes et de ceux qui luttent contre l'accaparement des terres, qui dépasse toutes les limites dans ce pays, au bénéfice principalement de l'industrie sucrière, y compris européenne. Des milliers de personnes sont ruinées et ou déplacées pour le plus grand profit des dirigeants du pays.

Les droits de l'homme sont indivisibles et je voudrais, Madame la Haute représentante, avoir votre point de vue sur ce point précis.